Ook president Gül heeft het gezegd, minder praten en meer doen, meer werken, dat zou het motto moeten zijn. De aanleiding voor dit debat zijn de afschuwelijke provocaties die er zijn geweest, in Akari, maar ook in Parijs.

Wij hebben altijd onze afschuw uitgesproken over het terrorisme van de PKK. In 2009 zagen wij dat er een democratische opening zou moeten komen.

Wij hopen dat er een duurzame oplossing komt, maar dat kan alleen maar als er een breed draagvlak is.